Napjainkban már az e kereskedelem az internet szerves részévé nőtte ki magát, de sajnos fellelhetőek még bizonyos hiányosságok, főleg ha a határokon átnyúló kereskedelemről beszélünk. A nem egységes nemzeti szabályozások komolyan hátráltathatják az áruk szabad mozgását Európában.

Egy másik kimutatásból világossá válhat számunkra, hogy a határon átnyúló vásárlások 60 a sikertelennek bizonyul, mert az értékesítő visszautasíthatja az ügyletet vagy megtagadja a szállítást.

Mindent meg kell tennünk, hogy megteremtsük az egységes, működő elektronikus piac feltételeit is.